ég mæli hér fyrir skýrslu íslandsdeildar norðurlandaráðs um norrænt samstarf á árinu tvö þúsund og sjö skýrslan liggur frammi og ég tel ekki ástæðu til að endursegja hér úr ræðustól efni hennar hún liggur fyrir á þingskjali og fjallað er þar um fundi og starfsemi nefnda norðurlandaráðs og að auki norðurlandaráðsþingið sem haldið var í ósló í haust ég vil þess vegna hér í þessari ræðu kannski horfa á hin stærstu málin í norrænu samstarfi um þessar mundir og starfi norðurlandaráðs og drepa hér á nokkur atriði fyrst vegna þess sem kom hér fram um í umræðu um skýrslu hæstvirtur

að hnattvæðingarverkefninu stóra á vettvangi norðurlandaráðs á liðnu ári það hefur orðið sú breyting á norrænu samstarfi á undanförnum árum að norrænt samstarf snýst í auknum mæli um

í hinum stærri heimi hluti af því er þetta hnattvæðingarverkefni

og verkefni sem þar hafa verið sett á fót og í auknum mæli snúið að

í hinum stærri heimi norðurlandaráð átti á árinu tvö þúsund og sex frumkvæðið að því að hleypa af stokkunum þessu hnattvæðingarverkefni sem norræna ráðherranefndin tók svo upp á arma sína síðasta sumar eftir ákvörðun forsætisráðherra norðurlandanna þar um í júní það er mjög

fléttar saman alla þætti ólíka þætti þarna er rætt um samkeppnishæfni norðurlandanna þarna er líka rætt um loftslagsmál og aðra slíka þætti þannig að það er verið að nálgast þær áherslur sem norðurlöndin geta haft á alþjóðavettvangi með svona samþættum hætti í gegnum þetta verkefni eitt af því sem ákveðið var var að veita fé umtalsverðu fé sem hér hefur verið nefnt sextíu milljónir danskra króna í sérstök verkefni á vegum hnattvæðingar við vinnuna og þar hefur hnífurinn nokkuð staðið í kúnni því þar sem áhyggjur þingmanna hafa beinst að þar hefur verið ákveðin tilhneiging af hálfu norrænu ráðherranefndarinnar til að láta þann niðurskurð sem á móti þyrfti að koma fyrst og fremst bitna á verkefnum sem eru á sviði sérstaklega menningarmála og hafa þar af leiðandi mikla tilvísun til almennings og eru kannski hinir sýnilegustu þættir norræns samstarfs gagnvart almenningi á norðurlöndunum það hefur verið okkur áhyggjuefni í ljósi þess að norrænt samstarf byggir að sjálfsögðu á mjög víðtækri almannaþátttöku þetta er sérstakt alþjóðasamstarf að því leyti að það byggir á þátttöku almennings sögulega í gegnum norrænu félögin og það hefur haft að markmiði ýmis verkefni meðal almennings í löndunum sjálfum sem er einsdæmi í alþjóðasamstarfi auk þess sem með formlegum hætti er tryggð aðkoma kjörinna fulltrúa að ákvörðunum sem síðan eru teknar af hálfu norrænu ráðherranefndarinnar þannig að við höfum haft áhuga á að tryggja þessa

og við teljum og höfum talið að áætlanir norrænu ráðherranefndarinnar um ný verkefni á þessu sviði væri nokkuð í skötulíki seint fram komnar ekki mjög ítarlegar og ekki mjög ljóst hvaða ávinning hin nýju verkefni mundu hafa í samanburði við þau verkefni sem stefnt væri að skera niður það er grundvallarforsenda skynsamlegrar forgangsröðunar að menn viti þegar kemur að því að skera niður hvað þeir eru að fá í staðinn fyrir þá peninga sem á að spara með niðurskurðinum við vonumst nú til að ná auknu samráði við ráðherranefndina um þetta atriði en það er mjög mikilvægt að við höfum í huga að mörg þeirra verkefna sem við íslendingar leggjum mesta rækt við þá sérstaklega verkefni á sviði menningarmálanna þau kannski hafa hlutfallslega meira vægi hér á íslandi heldur en öðrum löndum og okkur er að sjálfsögðu mjög kært að tryggja starfsgrundvöll norræna hússins til langframa og mikilvægt að sjá að þar er metnaðarfull stjórn þessa dagana eins

áhersla á vettvangi norðurlandaráðs í mikilli mótun á þessum tímapunkti það má segja að norrænt samstarf standi á miklum tímamótum við sjáum það að helstu verkefnin sem unnin eru á vettvangi norræns samstarfs nú eins og hnattvæðingarverkefnið eins og áherslan í loftslagsmálum í aðdraganda leiðtogafundar sameinuðu þjóðanna í kaupmannahöfn tvö þúsund og níu og áherslan á samkeppnishæfni norðurlanda allt eru þetta verkefni sem snúa að hlutskipti og hlutverki og stöðu norðurlandanna í hinum stærri heimi það er tímanna tákn að stærri og stærri hluti af starfi norðurlandaráðs og af þeim verkefnum sem norrænt samstarf snýst um skuli vera farið að snúast að verkefnum af þessum toga sem snúa að því að horfa til þess að stilla saman strengi norðurlandanna á hinu stærra sviði hvort sem er á evrópuvettvangi eða á alþjóðavettvangi gott dæmi um það er verkefni um landamærahindranir sem hefur verið á vettvangi norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar síðustu ár og hefur nú verið komið í gott og skilvirkt ferli á vegum norrænu ráðherranefndarinnar það er nefnilega þannig að landamærahindranir í dag milli norðurlandanna skapast að mestu leyti vegna þess hvaða átti norðurlöndin velja sér við innleiðingu á evrópureglum vegna þess að á langflestum sviðum er um að ræða að ríkin eru öll fimm að ólíkum forsendum þó skuldbundin að innleiða evrópureglur og helstu landamærahindranirnar sem skapast nýjar í dag eru vegna ólíkra aðferða við að innleiða þessar reglur þannig að það sýnir líka mikilvægi þess að norðurlöndin stilli saman strengi

evrópskum vettvangi í þessu samhengi held ég að það sé mikilvægt fyrir okkur sem þingmenn að hugleiða það hvaða breytingar eru að verða á ákvarðanatöku innan evrópusambandsins

ákvarðanir á vettvangi evrópusambandsins það þýðir þá aftur að fyrir okkur hér sem ekki búum við slíkan aðgang vegna þess að við erum ekki aðilar að evrópusambandinu sem og fyrir norðmenn að þá skapast alveg ný sýn á mikilvægi norræns samstarfs og mikilvægi alþjóðasamstarfs eða evrópusamstarfs þingmanna yfirleitt það er að við eigum við flokksbræður okkar opin samtöl á alþjóðlegum vettvangi til þess að reyna að hafa áhrif á það hvernig þeir beita sínu svigrúmi til að hafa áhrif á reglur evrópusambandsins þannig að henti okkar hagsmunum þetta er algjörlega ný staða fyrir okkur og setur þörfina fyrir alþjóðasamstarf þingmanna í allt annað ljós það er ánægjulegt af þessum ástæðum að til stendur af hálfu alþingis að koma upp fulltrúa

sem tali fyrir hönd norræns samstarfs jafnt ráðherra nefndarinnar og norðurlandaráðs í brussel og hafi með höndum það hlutverk að vera andlit norræns samstarfs á þeim vettvangi

á síðasta ári kom enn á ný til umræðu í norðurlandaráði umræða um stöðu færeyinga að fullri aðild að norðurlandaráði á sínum tíma í stuttu máli án þess að ég ætli nú að rekja þá þróun alla í smáatriðum þá

bæri til að leggja til breytingar á helsinki sáttmálanum stofnsáttmála norðurlandaráðs til þess að tryggja fulla aðild sjálfsstjórnarsvæðanna að norðurlandaráði á norðurlandaráðsþinginu í ósló urðu síðan þau tíðindi og þær breytingar að innan dönsku

einhugur um það að styðja breytingar á helsingfors samningnum til samræmis við þessar óskir færeyinga við þær aðstæður fundaði íslandsdeildin á þinginu og það var samdóma álit okkar allra að fyrst að svo væri komið að ekki væri um það ágreiningur innan dönsku sendinefndarinnar það er milli dana og færeyinga hvernig ætti að taka á þessu máli þá væri einboðið að við styddum einróma afstöðu dönsku sendinefndarinnar það hefur alltaf verið þannig að íslendingar hafa viljað forðast það að blanda sér í milliríkjamál milli dana og færeyinga og kosið að leyfa þessum vinum okkar og frændum að ráða sínum málum sjálfir án þess að við séum að hlutast þar um en um leið og sú niðurstaða var orðin ljós að þarna var samstaða um að styðja þær nauðsynlegu breytingar sem þyrfti að gera á helsingfors samningnum til þess að tryggja fulla aðild færeyinga þá þótti okkur eðlilegt að styðja það og gerðum það öll á þinginu í ósló sú breytingartillaga var felld með þrjátíu og sjö atkvæðum gegn tuttugu en ég held að í ljósi þeirrar umræðu sem þar fór fram sé ljóst að á næstu árum mun koma til þess að menn horfi til þess að breyta helsingfors sáttmálanum til að tryggja þeim sjálfsstjórnarsvæðum sem það vilja fulla og rétta aðild að norðurlandaráði það hefur nokkuð borið á því í þessari umræðu þá koma upp úrtöluraddir sem segja að við breytingar á helsingfors sáttmálanum væri verið að þess að ekki væri nauðsynlegur vilji ríkjanna til þess að halda þá samstarfinu áfram ég tel að viðbárur af þessum toga séu ekki boðlegar í lýðræðislegu samstarfi vinaþjóða ef norrænt samstarf hvílir á svo veikri stoð að það þoli ekki að veita sjálfsstjórnarsvæðunum sem þau óska í aðild að norrænu samstarfi þá hvíli það ekki á sterkri stoð sjálfur er ég sannfærður um að hagur norðurlandanna allra að þessu samstarfi er að aukast á síðari árum og því valda ekki síst þær breytingar sem hafa orðið á síðustu árum með stækkun evrópusambandsins og aukinni þörf þeirra ríkja sem þar eru innan dyra til að ráða ráðum sínum annars staðar í undirbúningi ákvarðana þar meðan að evrópusambandið var fámennari ríkjahópur og norðurlöndin áttu kannski meiri samhljóm þar með öllum ríkjunum sem þar voru inni þá gætti ákveðinnar tilhneigingar til þess að þau vildu fyrst og fremst ræða málin á evrópskum vettvangi en á síðustu árum hefur orðið vart aukinna tilhneiginga aðildarríkjanna til þess að ræða á norrænum vettvangi sameiginlega afstöðu áður en kemur að því að þessi ríki síðan tali innan evrópusambandsins fyrir sínum eigin sjónarmiðum það er auðvitað mjög jákvætt fyrir okkur íslendinga sem höfum kosið að standa utan evrópusambandsins að fá með þeim hætti aðkomu að stefnumótunarvinnu félaga okkar á norðurlöndunum áður en þau hefja vinnu að ákvörðunum á evrópskum vettvangi

á sviði öryggis og björgunarmála það gerðist á norðurlandaráðsþinginu í ósló í haust að norrænt samstarf í öryggismálum var rætt nokkuð undir dagskrárliðnum utanríkismál slíkt hefði verið óhugsandi fyrir tuttugu árum síðan en umræðuhefðin hefur breyst og pólitískar aðstæður á alþjóðavettvangi hafa breyst

í síauknum mæli snýst starf á vettvangi norðurlandaráðs um mótun afstöðu til utanaðkomandi atburða það hefur til dæmis sýnt sig að þegar rætt er um loftslagsmál þá komast menn nú skammt í umræðu um loftslagsmál ef þeir eru ekki tilbúnir að ræða um þau áhrif á öryggisviðbúnað og björgunarviðbúnað sem

varð einhugur um það innan íslandsdeildar norðurlandaráðs að leggja fram tillögur fyrir fund forsætisnefndar norðurlandaráðs í reykjavík í desember það er skemmst frá því að segja að á þeim fundi

borgaralegt samstarf um öryggismál og að greining á borgaralegu öryggi á norður atlantshafi og við norðurskaut verði hluti af skýrslu ráðherranefndarinnar um samfélagsöryggi sem lögð verður fyrir norðurlandaráðsþing

fylgja því eftir að norræna ráðherranefndin sinni þessu verki það er mikilvægt að íslendingar þrýsti á um að þetta mál komist og verði tryggilega á dagskrá í norrænu samstarfi það er mikilvægt að við áttum okkur á því að loftslagsbreytingar munu hafa gríðarleg áhrif á lífsskilyrði hér á norðurhveli jarðar og tímabært að umræða um það efni þroskist á íslenskum stjórnmálavettvangi hlýnun heimsins er ekki eitthvað atriði sem íslendingar geta gantast með og látið sig dreyma um að tveggja til þriggja gráðu hlýnun væri nú bara ágætis hugmynd hér á þessum hjara veraldar þvert á móti getur hnattræn hlýnun haft gríðarleg áhrif á lífsafkomu okkar og möguleika okkar til þess að búa í þessu landi til langframa og því mikilvægt að við áttum okkur á því að það er mikilvægt innanlands pólitískt verkefni ekki síður en verkefni á alþjóðavettvangi að vinna gegn loftslagsbreytingunum virðulegi forseti ég vil að síðustu nota þetta tækifæri til að þakka mjög gott og náið samstarf milli þingmanna innan íslandsdeildar norðurlandaráðs ég nefndi hér tillögu þá sem við lögðum fram um borgaralegt öryggi á norðurslóðum og það var sérstakt ánægjuefni að allir þingmennirnir í deildinni voru einhuga um þá tillögu þvert á flokksbönd vonum að það góða samstarf haldi áfram ég vil að síðustu leggja áherslu á það að norrænt samstarf er líklega sá grunnur sem okkur skiptir mestu að halda í á næstu árum og áratugum vegna þess að þar eigum við fjölþættari aðkomu að alþjóðasamstarfi en með nokkrum öðrum hætti tryggari lýðræðislega aðkomu en nokkurs staðar annars staðar og þar höfum við mikla möguleika til þess að styrkja stöðu íslands á hinum stærra alþjóðlega vettvangi